Poštovani predsjedavajući, za demokraciju na europskom kontinentu od iznimne je važnosti zaustaviti pokušaj svakog vanjskog uplitanja u izbore na svim razinama, pa tako i u izbore za Europski parlament. Nužno je uložiti sve moguće napore kako bi izborni proces bio što transparentniji, a svi alati koji se u njemu koriste provjereni i sigurni. Ali, za demokraciju u Europi ništa manje opasno nije ni često potpuno neutemeljeno svaljivanje krivnje za promjene na političkoj karti Europe na Rusiju, Ameriku i druge globalne igrače. Bojim se da nas nakon izbora čeka dugo razdoblje samozavaravanja u redovima federalista kakvo možemo vidjeti u Americi, među demokratima. Političke snage koje su Uniju dovele do toga da je napušta jedna od najvećih, najbogatijih i najutjecajnijih članica bit će kažnjene na ovim izborima. Europljani ne žele superdržavu ni briselsko gaženje država članica.